De fapt, ea este în acest moment o întruchipare a tuturor bolilor de care Uniunea Europeană suferă de ceva vreme ignoranța față de regulile europene și de tratate, populismul, naționalismul, declinul solidarității și negarea unor drepturi de bază, precum dreptul la liberă circulație. Cred că este de datoria Parlamentului European să reamintească tuturor valorile pe care Uniunea Europeană este fondată și să condamne comportamentele egoiste și antieuropene ale unora din statele membre, prinse în capcana populismului de extremă dreaptă. Așa cum președintele Comisiei, domnul Barroso, a spus recent, votul unei minorități nu ar trebui să condiționeze voința marii majorități și a Uniunii. Acceptăm și respectăm principiul suveranității fiecărui stat membru, însă nu putem fi de acord ca unul sau două state să blocheze dorința celorlalte de a avansa în proiectul european. Rezoluția pe care o vom vota mâine nu este doar despre România și Bulgaria. Cu toții știm, chiar și cei care se opun aderării la Schengen, că cele două țări respectă cele mai înalte standarde prevăzute de acquis ul Schengen. Rezoluția de mâine va fi, de fapt, o condamnare a populismului și a naționalismului și o chemare la respectarea regulilor și principiilor europene, de care unele din statele membre au uitat. Consiliul are datoria de a ține cont de opinia Parlamentului European și de a acționa în consecință.